um vexti og verðtryggingu þetta mál er sérstaklega lagt hér inn í þeim búningi sem það er byggt upp með tilliti til þess ástands sem er í þjóðfélaginu og er flutt af okkur þingmönnum frjálslynda flokksins þeim sem hér stendur og háttvirtur þingmaður grétari mar jónssyni sem lögðum þetta mál hér inn í þing fyrir einhverjum dögum síðan eða réttara sagt á mánudaginn þarsíðasta hygg ég að það hafi verið málið snýst um að taka á þeim mikla vanda sem er að því er varðar stöðu fólks almennra

lána sinna og lántöku til öflunar eigin húsnæðis það var auðvitað svo hæstvirtur forseti að það var mjög auðveldur aðgangur að lánsfé hér fyrir kannski einu ári síðan eða svo og alveg fram á kannski mitt síðasta ár þá var einnig mikil uppsveifla hæstvirtur forseti á byggingarmarkaði og íbúðaverð steig hratt og þó að margir vöruðu við því að það gæti ekki verið til endalausrar framtíðar að hér væru byggingakranar á stór reykjavíkursvæðinu eins og skógur í öllum úthverfum á fullri ferð við að byggja íbúðir var það nú samt svo að menn brugðust ekki mikið við slíkum viðvörunum og tóku lítið mark á þeim sem vöruðu við því að hér væri byggingarmarkaðurinn keyrður áfram á miklum fjölda erlendra starfsmanna sem meðal annars voru hér notaðir við að fjölga íbúðarhúsnæði mjög og vinna fyrir verktakafyrirtæki í byggingariðnaði allt þetta samanlagt varð til þess að hér varð mikið framboð á húsnæði sem enn er óselt einhverjar þúsundir íbúða sem enn þá eru óseldar það voru líka mikil viðskipti á húsnæðismarkaðnum og auðvelt að fá lán og svo kom bankakreppan og dæmið hrundi small á íslensku þjóðinni með þeim afleiðingum sem við vitum nú um það er ekki nýtt mál hæstvirtur forseti fyrir okkur í frjálslynda flokknum að flytja hér í háttvirtu alþingi tillögur um það að afnema verðtryggingu á lánum við höfum flutt hér nokkrum sinnum mál sem snúa að þeim þætti málsins meðal annars var lagt hér inn þingmál og flutt og mælt fyrir því haustið tvö þúsund og sex tíundu mál þess þings hundrað þrítugasta og þriðja þings þar sem fyrsti flutningsmaður var um afnám verðtryggingarlána sigurjón þórðarson og ásamt mér magnús þór hafsteinsson þá þingmenn frjálslynda flokksins það var þingsályktunartillaga um að fela þáv viðskiptaráðherra að hefja undirbúning að því að afnumin yrði verðtrygging húsnæðislána þetta er kannski til að minna á forgrunn þessa máls við höfum sem sagt í frjálslynda flokknum flutt um það tillögur nokkrum sinnum að menn tækju til við það að leggja niður það kerfi sem við erum með nánast einir þjóða að hafa verðtryggð lán við bendum á það í greinargerð að með þessum tillögum okkar á árunum tvö þúsund og sex sennilega tvö þúsund og fimm líka hæstvirtur forseti að það sé eðlilegt að líta til þess verðtryggingarinnar hvernig staðið sé að lánakjörum í nágrannalöndum okkar noregi og danmörku þar sem fólk er jú vissulega að kaupa sér sínar íbúðir og svo framvegis að við reyndum að nálgast slíkan veruleika sem þar hefur viðgengist árum saman það fór þannig með þessar tillögur okkar varðandi þetta erindi að þær fóru inn í nefnd og þær voru svæfðar þar eins og mörg góð mál sem stjórnarandstöðuflokkar hafa flutt hér í háttvirtu alþingi á undanförnum árum betur hefði verið hæstvirtur forseti ef menn hefðu tekið til verka haustið tvö þúsund og sex og farið að skoða það í framhaldi af þessari tillögu okkar hvernig væri rétt að skoða það ferli sem héti verðtrygging lána hér á landi og hvað gæti gerst þegar fer saman mikið þensluskeið og síðan mikið samdráttarskeið eins og við erum að upplifa nú mikið þensluskeið þar sem menn töldu að það væri allt í ári að kaupa hverja íbúð eiginlega sem var til sölu vegna þess að verðið mundi hvort sem er hækka og bankastarfsmenn ráðlögðu fólki að það væri ekki mikil áhætta í því að taka bara lán eignin mundi standa undir því það væri hækkandi verð byggingarmarkaði og fasteignamarkaðnum almennt núna því miður hæstvirtur forseti stöndum við frammi fyrir allt öðrum veruleika þeim veruleika sem við erum að reyna að bregðast núna við með þessu frumvarpi við höfum áður reynt eins og ég sagði að koma hér inn með þingsályktunartillögur ná fram vilja alþingis til þess að vinna sig í gegn út frá verðtryggingunni og því ferli en það hefur ekki gengið eftir nú höfum við ákveðið að flytja hér mál sem beinlínis tekur á því ástandi sem núna ríkir í dag ástandinu sem venjulegt fólk stendur frammi fyrir og það er full ástæða til að gera það hæstvirtur forseti við vorum hér í gær að spyrja hæstvirtur viðskiptaráðherra um hvaða kjör og hvaða samningar ættu sér stað í bankakerfinu þegar væri verið að yfirtaka lán frá gömlu bönkunum yfir í nýju bankana þó að ekki væri upplýst um aðferðirnar var það viðurkennt af hæstvirtum ráðherra að þar færu fram verulegar afskriftir þegar menn væru að færa lán frá gömlu bönkunum yfir í nýju bankana ég hef hins vegar ekki orðið var við það hæstvirtur forseti og hef ekki fengið upplýsingar um það frá neinum lántakanda íbúðarhúsaláns í viðkomandi bönkum hinum nýju sem áður voru þeir gömlu þar sem lánin voru að viðkomandi einstaklingar hafi fengið afskriftir miðað við þær afskriftir sem teknar hafa verið á milli gömlu og nýju bankanna ég hef ekki fengið upplýsingar um það hæstvirtur forseti og mér er ekki kunnugt um það að bankarnir séu almennt að bjóða fólki aðlögun að því er varðar greiðslustöðu þess að þessu leyti með afskriftum þessi þáttur sem við erum að ræða hér hæstvirtur forseti er það sem snýr að verðtryggingunni og tillagan hljóðar svo með leyfi hæstvirts forseta þetta er breyting á lögum um vexti og verðtryggingu númer þrjátíu og átta tuttugasta og sjötta maí tvö þúsund og eitt við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða sem orðast svo þrátt fyrir ákvæði fjórtándu greinar um að skuldbindingar séu verðtryggðar á grundvelli vísitölu neysluverðs skal engu að síður á tímabilinu frá fyrsta janúar tvö þúsund og níu til fyrsta janúar tvö þúsund og tíu miða við fimm prósent hámarkshlutfall verðtryggingarálag umfram fimm prósent skal lagt inn á biðreikning ef einstaklingur hins vegar kýs að nýta sér ekki þetta almenna tilboð sem hér stendur öllum til boða getur hann sagt sig frá því og þá segir hér í lagatextanum í fyrstu grein kjósi lántaki að nýta sér ekki þessa heimild getur hann sagt sig frá henni og greitt samkvæmt upphaflegum skilmálum lánanna sem sagt eins og við leggjum þetta upp er þetta almenn regla sem gengur yfir öll verðtryggð íbúðalán þar sem fasteignir eru veðsettar á móti hvort sem þær eru veittar af íbúðalánasjóði af lífeyrissjóðunum af bönkunum eða núna eru að bætast á venjulegt fólk vegna verðbólgunnar og vísitölu verðtryggingar sem fylgir þar á eftir þá verði sett á þetta þak það verði beinlínis óheimilt að láta fólk greiða meira en fimm prósent álag ofan á vexti vextir hafa svo sem verið smábreytilegir á undanförnum á árum á íbúðarlánum en ef ég man rétt fóru þeir lægst í fjóra komma fimmtán prósent hjá húsnæðisstofnun ef ég man rétt og hafa sennilega verið hæstir á undanförnum árum um sex prósent eða kannski rétt ríflega sex prósent en með verðtrygginguna til viðbótar það hefur stundum verið sagt að lánveitendur sjóðirnir

sem lánin tækju viðkomandi lánastofnanir væru alltaf hundrað prósent tryggðar með það að lánin hækkuðu alveg burtséð frá því hvort lántakinn íbúðareigandinn fólkið í landinu gæti staðið við skuldbindingar sínar eða ekki hvort launakjör í landinu hefðu þróast niður á við eins og þau hafa gert núna hvort íbúðaverð hefur verið að hrynja eins og það virðist vera að gera núna alltaf skulu lánin upp og höfuðstóll lánanna hækka í samræmi við verðtrygginguna þetta er hæstvirtur forseti gjörsamlega óþolandi ástand og það verður að bregðast við þessu við erum að leggja það til að hér sé brugðist við því að lagfæra stöðu venjulegs fólks í þessu landi venjulegra skuldara það má kannski orða það svo hæstvirtur forseti að við séum að leggja til að litli maðurinn hafi einhvern afgang af því að honum verði ívilnað eða færðar niður á hann þær greiðsluskuldbindingar sem á hann hafa verið lagðar í þessu núverandi húsnæðislánakerfi það hafa verið lagðar á hann ýmsar aðrar kvaðir launin hafa ekki fylgt þeim samningum sem búið var að gera vöruverð hefur hækkað kaupmátturinn hefur lækkað fasteignin sem keypt var hefur lækkað í verði og í mörgum

sem það lagði inn og taldi sig eiga þegar það byrjaði er horfið lánið er komið upp fyrir íbúðarverðið í dag og það er orðið algjört misgengi á milli lánaskuldbindinganna og eigna fólksins við segjum hæstvirtur forseti þingmenn frjálslynda flokksins á þessu verður að taka og það er þess vegna sem við leggjum þetta mál hér inn i þing ég hygg að þetta mál sé alveg á réttum það algjörlega á réttum tímapunkti inn í nefndina til þess að meta það hvaða kostnaður fylgir þeirri tillögu sem við hér leggjum til við höfum ekki getað metið það sjálfir vegna þess að við getum ekki áætlað nákvæmlega hvorki hvernig verðbólgan verður á þessu ári néheldur hvernig greiðslugeta fólks og skuldastaða er við erum að leggja þetta til hæstvirtur forseti að allt umfram fimm prósent fari á sérstakan biðreikning og bíði þar þar til ný ríkisstjórn hefur verið mynduð í landinu að loknum kosningum sem getur þá tekið heildstætt á málunum fyrir framtíðina við erum að leggja til að sú tillaga sem hér er lögð fram gildi sem bráðabirgðaákvæði allt þetta ár þannig að menn hafi nægan tíma hæstvirtur forseti bæði í sumar og fram á haustið að vinna úr þeim gögnum sem okkur berast svo að væntanlega verði þessi tillaga þá til þess að koma í veg fyrir fjöldagjaldþrot fyrirtækja eins og nú horfir fjöldagjaldþrot fjölskyldna vildi ég sagt hafa eins og nú horfir í greinargerð segir svo með þessu frumvarpi hæstvirtur forseti með frumvarpi þessu er leitast við að koma til móts við lántakendur sem eru með verðtryggð lán með fasteignaveði og búa við að höfuðstóll lána þeirra hefur hækkað mikið vegna verðbólguskotsins sem nú ríður yfir og má rekja til bankahrunsins síðastliðið haust nú er svo komið að greiðslubyrði margra heimila í landinu er orðin svo þung að erfitt getur reynst að ná endum saman það er því afar brýnt að gripið sé til aðgerða áður en sjóðir bankar eða lánastofnanir eignast fjölda íbúða vegna gjaldþrota hvað skyldi nú gerast hæstvirtur forseti ef menn gera ekki neitt og sjóðirnir eignast fjölda íbúða vegna gjaldþrota ég tel hæstvirtur forseti að verði ekki brugðist við nú af talsverðri festu og ákveðni og komið í veg fyrir að vegna greiðsluerfiðleika fjölda fólks sem keypti sér íbúðir eða hús meðan lánaframboðið var hér í boði muni sjóðir og bankar yfirtaka eignir fólks í mörgum tilvikum staða margra hefur versnað hratt vegna minni atvinnu og lækkandi tekna jafnvel þó að þeir séu enn þá í fullri vinnu hvað þá þeirra sem nú eru í hálfu starfi eða atvinnulausir vandinn er því mikill nú þegar og hann vex hratt hæstvirtur forseti nú eru um sautján þúsund manns skráðir atvinnulausir hér á landi geri menn ekki róttækar almennar ráðstafanir eins og lagt er til af okkur þingmönnum frjálslynda flokksins í þessu frumvarpi verða íbúðalánasjóður lífeyrissjóðir bankar og sparisjóðir fljótlega eigendur að miklum fjölda fasteigna sem venjulegt fjölskyldufólk ræður ekki lengur við að borga afborganir af og sér kannski heldur ekki tilganginn í því að borga þar sem verðmæti eignarinnar er komið langt undir hugsanlegu söluverði þar sem húsnæðisverðið lækkar en vísitala verðtryggingar hækkar öll verðtryggð lán mjög hratt í sautján til átján prósent verðbólgu við erum auðvitað að horfa á það að vandinn er mikill og vaxandi og það verður að bregðast við honum hæstvirtur forseti þetta er okkar tillaga í frjálslynda flokknum til að bregðast við festa þetta niður með að hámarki fimm prósent verðbótareikningi og gefa nýrri ríkisstjórn nægjanlegan tíma til að vinna úr málunum ekki eitthvað sem þarf að henda upp einn tveir og þrír nema menn séu þá tilbúnir með það og búnir að einn réttar útfærslur og réttar niðurstöður því að það verður auðvitað að leggja mat á þær upplýsingar sem munu berast væntanlega frá seðlabankanum innan fárra daga eða fárra vikna hæstvirtur forseti það liggur fyrir að til að hægt sé að leysa þennan vanda sem við nú stöndum frammi fyrir verður að taka regluverkið til gagngerðrar endurskoðunar það þarf vafalaust að setja ný því að afnema verðtrygginguna með öllu fyrir framtíðina það er stefna okkar í frjálslynda flokknum við höfum lagt það til í mörg ár að þann verði unnið að og við samþykktum um það tillögu á landsfundinum okkar í stykkishólmi að það verði unnið að því í algjörum forgangi næstu þrjú árin að afnema verðtrygginguna og koma lánafyrirkomulaginu varðandi íbúðalánin niður á sams konar fyrirgreiðslu og við í háttvirtu alþingi þar sem lagt var til afnám verðtryggingar til að tryggja hagsmuni fólksins í landinu sem best við sögðum þar líka hæstvirtur forseti þangað til heildarendurskoðun hefur farið fram er mikilvægt að fram til móts við lántakendur verðtryggðra lána með aðgerðum hér eru þær lagðar til hér eru lagðar til aðgerðir um það hvernig eigi að taka á vanda fjölskyldna vanda einstaklinganna vanda litla mannsins í þjóðfélaginu sem einn á að bera allar verðtryggingar og skuldir annars staðar taka menn til afskrifta skulda frá gögn

hafa lent í vandræðum en það hefur ekki veri mótuð slík leið að því er varðar fjölskyldurnar í landinu það er mikið mál hæstvirtur forseti að það verði gert þess vegna leggjum við hér til lagabreytingu nú sem gildi fyrir allt árið tvö þúsund og níu og gefi nýrri ríkisstjórn nægan tíma til þess að höndla með þessi mál eins og mönnum sýnist best miðað við allar bestu fáanlegu upplýsingar og af því að það er verið að vinna þær teljum við að þetta mál sé alveg á réttum tíma hér í alþingi og komi inn í nefnd til umfjöllunar þegar upplýsingar verða væntanlega tiltækar við teljum við tímabundna frystingu verðtryggingar veitist ríkisstjórninni nægilegt ráðrúm til framhaldsaðgerða þeirri ríkisstjórn sem tekur við eftir kosningar við getum alveg búist við því að það verði jafnvel eitthvað liðið vel á maímánuð þegar búið verður hér að mynda ríkisstjórn og hún sé tilbúin til verka ef hægt er að taka á málunum fyrr en við gefum hér svigrúm með í heilt ár er það bara af hinu góða enda lausn á vandanum fyrir framtíðina eðli verðtryggðra lána er að sá sem tekur slík lán er með öllu óvarinn á tímum verðbólgu aukist verðbólgan hækkar endurgreiðslubyrði lántaka samkvæmt lögum um vexti og verðtryggingu er stuðst við vísitölu neysluverðs sem grundvöll verðtryggingarinnar og er hún reiknuð hverju sinni samkvæmt lögum númer tólf nítján hundruð níutíu og fimm höfuðstóll láns breytist í hlutfalli við breytingar á vísitölu neysluverðs

tímabilinu hins afar lægra en fimm prósent ber að miða við það það er ef verðbólgan fer niður sem væntanlega verður á þessu ári gerist það með þeirri reglu að allt verðtryggingarálag umfram fimm prósent leggist inn á biðreikning samkvæmt bráðabirgðaákvæðinu gefst ríkisstjórninni tóm til raunverulegra aðgerða og það er full þörf á því hæstvirtur forseti en það er ekki hægt fyrir fólkið í landinu að

þegar þeir eru búnir að eignast íbúðirnar eftir kannski gjaldþrot fólks jú vissulega hæstvirtur forseti það verður nefnilega ekkert undan því vikist að afskrifa eitthvað af þessum skuldum það verður að gerast gagnvart fólkinu líka nákvæmlega hvernig á að gera það til þess

fólkið missi eignir sínar og verði gjaldþrota það er ekki hægt hæstvirtur forseti þetta frumvarp er sérstaklega samið í þeim tilgangi að koma í veg fyrir það að hér skapist ástand þar sem íbúðir hús eignir verða ekki aftur seldar á sama verði og þær voru teknar inn við teljum að það eigi að mæta fólki af sanngirni í því ástandi sem núna er fólkið í landinu bjó ekki þetta ástand til það var vissulega þátttakendur í því að taka lán undir þeim kringumstæðum sem voru til staðar í landinu en það er ekki hægt að ásaka venjulegt fólk í landinu fyrir það að hafa búið þessa krísu til við verðum að sýna fólkinu sanngirni að þessu leyti og ég tel að við getum gert það með þessari breytingu sem hér er lögð til það er auðvitað þannig að í tengslum við gildistöku þessa ákvæðis yrði ríkisstjórnin að láta framkvæma kostnaðarmat vegna frystingarinnar og það yrði að ákvarða hvernig farið yrði með greiðslu þeirra fjármuna sem út af ganga eða afskrifa af þeim sem færðar verða á biðreikninginn í ljósi þess að íbúðaverð á landinu lækkar hratt liggur auðvitað fyrir að endursala eignanna verði ekki auðveld og hún verður þung á næstunni þess vegna er það svo hæstvirtur forseti að okkar mati að það er miklu betra að taka nú til verka og gera það að verkum að fólkið í landinu komist af þrátt fyrir þessa stöðu sem hér er uppi og haldi sínum íbúðum eins og mögulegt er að gera leiguaðilar á húsnæðismarkaði þeir leigi út íbúðir eða ætla þeir að selja íbúðirnar á mikið mikið lægra verði en þeir tóku þær af fólkinu þegar fólkið var sett nánast i gjaldþrot vegna þess að það réði ekki við greiðslurnar af íbúðunum það er alveg ljóst hæstvirtur forseti að endursala á eignum sem bankarnir og sjóðirnir mun eignast verður þung það vita það allir sem vilja vita það hún verður þung það eru engar líkur til þess að þær eignir sem bankarnir og sjóðirnir muni yfirtaka seljist á því verði sem þær eru yfirteknar á eða með þeim veðum og skuldbindingum sem á íbúðunum hvíla þannig er það sjálfsagt líka hæstvirtur forseti í atvinnulífinu að það verður hjá fjölda fyrirtækja að afskrifa eitthvað af skuldum til þess að halda atvinnulífinu gangandi ef ég hef skilið svör hér rétt hjá hæstvirtur viðskiptaráðherra í gær er slíkt ferli hafið þó að ekki hafi hann getað upplýst um þær vinnureglur nákvæmlega sem þar eru í gildi enda geri ég ráð fyrir því hæstvirtur forseti að þær geti þurft að vera mismunandi alveg eins og í því tilfelli sem við erum hér að leggja upp með þær geti þurft að vera mismunandi og að menn þurfi að móta sér sem mest samstaða reglur að því er varðar fyrirgreiðslu sem lýtur að því að stuðla að eftirgjöf til að gera það að verkum að fyrirtækin í landinu og fólkið í landinu haldi eigna stöðu sinni og geti haldið áfram að lifa hér

samþykkt tillaga um hvað um að fella niður verðtryggingarákvæði gagnvart sveitarfélögum það var ekkert mikill vandi menn gerðu það hér alveg á fullri ferð allir ég studdi það og háttvirtir þingmenn grétar mar studdi það og margir margir fleiri það sneri að sveitarfélögunum og sneri að ákvæðum í níundu grein eða að því er varðar og fleiri nú er hins vegar komið að fólkinu í landinu litla manninum og það er nauðsynlegt fyrir okkur að sýna af okkur skynsemi og göfuglyndi í því máli sem við erum hér að ræða þetta er vandasamt það er líka vandasamt hjá fólkinu að lifa í landinu við núverandi aðstæður